inscrits dans les traités, en particulier dans la charte des droits fondamentaux.

Je pense que de telles déclarations sont indignes, indignes du président d'un parlement! Ces déclarations, chers collègues, sont indignes du président du premier parlement transnational de l'histoire de l'humanité, le Parlement d'une Union européenne qui a été précisément mise sur les rails pour que plus jamais en Europe nous ne revivions les régimes fascistes qui ont entaché l'histoire de ce continent.